Nagyon örülök annak, hogy ezzel a fontos kérdéssel az Európai Bizottság és az Európai Parlament is foglalkozik. A helyzet az, hogy a sport egyre nagyobb üzlet a világon, és sajnos ezzel egyre nagyobb csábítást is jelent azoknak, akik csalással, tisztességtelenül próbálnak ebből pénzhez jutni. Azonban nem szabad csak a labdarúgásról beszélnünk képviselőtársaim leginkább ezzel a sportággal foglalkoztak sajnos be kell látnunk, hogy más csapatsportágak, sőt már különböző versenyek is érintettek ezen a területen. A sport társadalmi szerepe kiemelkedő, ezért a sportot önmagát kell megvédenünk. Hiszen a sport a gyermekeknek lehetőséget nyújt a társadalmi felzárkózásra, segíti a társadalmi integrációt, és egy olyan jövőképet kínál nekik különösen a leszakadt, hátrányos helyzetű térségben élőknek amely kiugrást jelenthet a számukra.

A fiatalok megóvása érdekében meg kell tiltani, hogy fiatalkorúak mérkőzésére fogadni lehessen. És a lehető legsúlyosabb büntetési tételeket kell adni tagállami szinten.